Chcela by som sa poďakovať pani Gurmai za túto správu, aj keď musím priznať, že nerozumiem jej obavám z nerovnakého zaobchádzania medzi ženami a mužmi v súvislosti s predajom antikoncepcie a vykonávaním interrupcií. No o to viac vítam otvorenie diskusie o diskriminácii tehotných žien a matiek v oblasti bývania a získavania úverov. Táto diskriminácia nie je založená na stereotypoch, ale na fakte, že žena, ktorá sa stane matkou, prichádza o svoj príjem a je odkázaná na štátnu podporu. Jej postavenie je často horšie ako situácia nezamestnaného muža.

Naším cieľom pritom musí byť realistické ocenenie a najmä zaplatenie práce matiek starajúcich sa o deti a členov rodiny.